Señor Presidente, el año 2012 se cerró en recesión y con veintiséis millones de parados en la Unión Europea, y en la zona del euro, este año, según las previsiones, seguirá cayendo la actividad económica. Este es el balance en el sexto año de la crisis y también de una política de auteridad simultánea, rápida e indiscriminada. Y a algunos Estados miembros los ha conducido también al abismo fiscal, una contracción económica fruto de un ajuste fiscal drástico y acelerado. El Semestre Europeo debe fortalecer la gobernanza económica europea, y su recomendación es reflejar una política europea que tenga en cuenta las interacciones y el valor añadido común. Los países con excedentes deben movilizar los márgenes de los que carecen los deficitarios. Los compromisos macroeconómicos y el desarrollo de reformas estructurales necesitan disciplina, pero también eurobonos.

Entre 2007 y 2011 la inversión privada se desplomó veinte veces más que el consumo y cuatro más que el PIB.

Para dinamizar la inversión privada hay que ofrecer una perspectiva europea consistente. Europa debe apostar por sí misma en lugar de un marco financiero plurianual que disminuya con la crisis, es hora de un marco financiero plurianual que disminuya la crisis y llegue a superarla. Hay que situar el crecimiento y el empleo como la prioridad de todos los poderes públicos en la Unión Europea.